Ici, s'il s'agit plus particulièrement de l'approche de la pauvreté de manière genrée. Quelle est la situation des femmes en matière de pauvreté en Europe?

Nous avons vu que les mesures d'austérité, qui sont souvent des mesures d'austérité aveugles, prises ces dernières années en Europe, ont accentué les inégalités et, aussi, les risques de pauvreté pour les femmes et les enfants. Le fossé salarial persiste aujourd'hui.

Et il faut savoir que, particulièrement en ce qui concerne les adultes, les femmes sont plus touchées par ce cycle.

Il est effectivement démontré que, quand les services publics sont de bonne qualité et présentent une première ligne de bonne qualité, il y a une meilleure efficacité et une meilleure redistribution des richesses, ce qui constitue un réel filet social de lutte contre la pauvreté. La deuxième recommandation est la lutte contre les discriminations à l'emploi, qui sont des sources de pauvreté pour les femmes. Nous demandons donc qu'il y ait une coordination des congés parentaux congé de maternité, congé de paternité et congé parental pour lutter contre les situations aussi précaires vécues dans les contrats précaires par les femmes. La troisième recommandation une réflexion importante sur le revenu minimum comme un instrument de la lutte contre la pauvreté. Nous ne demandons donc pas aujourd'hui dans le rapport qu'il puisse y avoir un revenu minimum quoique cela aurait pu être le cas mais nous le demandons pour qu'il y ait une analyse des systèmes de revenu minimum dans toute l'Europe et identifier les bonnes pratiques en la matière comme étant un outil de lutte contre la pauvreté. Une quatrième revendication quand on connaît mal le phénomène, on peut moins bien apporter les solutions. Nous demandons donc qu'il y ait un suivi statistique plus fiable de la question de la pauvreté genrée aujourd'hui en Europe. Nous demandons également qu'il puisse y avoir un système de garantie enfant comme nous avons pu l'obtenir en matière de garantie jeunesse, c'est à dire que, là où il y a des foyers importants de pauvreté aujourd'hui en Europe, il faut absolument prévoir des lignes budgétaires et des actions spécifiques qui permettent de lutter particulièrement contre la pauvreté des enfants. Enfin, nous demandons et c'est en lien avec le rapport qui a été discuté juste avant des tarifs sociaux pour les biens de première nécessité, tels que l'accès à l'énergie et à l'eau, qui permet effectivement de ne pas tomber dans ce piège de la pauvreté. Pour finir, nous demandons qu'il puisse y avoir des politiques fiscales incitatives de lutte contre la pauvreté. Je remercie, dans le cadre de l'ensemble de ces recommandations, tous les membres qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Cela a été une discussion très constructive et j'espère que, demain, il pourra être voté à une grande majorité.